Mindenekelőtt nagyon fontos megállapítanunk, hogy Európában nem csak gazdasági, társadalmi, szociális válság van, hanem nagyon komoly kulturális identitásbeli válság is van. Olyan válság, amely Európát a lelki kiüresedés, a lelki kiégés rémével fenyegeti. A globalizmus, vagy ha szlengszóval szeretnék élni, a multikulti, minden nemzeti, minden hagyományos kulturális értéket legyalul, tönkretesz, és nagy űrt, nagy ürességet hagy maga után. Ezekben az időkben nagyon fontos minden olyan díj, minden olyan esemény, amely az embereket, az európai embert, a fiatalságot az egészséges, normális, keresztény, keresztyén értékekhez visszavezeti. Mindenre, amely visszavezeti az európai embert a nemzethez, a családhoz, az Istenhez, a fiataloknak pedig életcélt mutat, a fiatalokat felkészíti az élet nehézségeire. Az én kérésem az, hogy ez az Európai Örökség díj, ez ne egy elvont díj legyen, ne egy elvolt fogalom, hanem hozzuk az emberek közé. És nagyon egyet tudok érteni azzal, hogy igenis használjuk fel munkahelyteremtésre, csak ez nagyon ambivalens, amikor a kultúráról, a turizmusról és a gazdaságról együtt beszélünk, és eközben az Európai Unió felszólítására pedig Magyarországon történelmi borvidékeken szőlőket vágatnak ki, almaültetvényeket vágatnak ki.